Madame la Commissaire, vous dites que vous consultez les citoyens, mais écoutez les!

Vous dites parler au nom des salariés, mais écoutez les salariés!

Vous dites parler au nom des consommateurs, mais écoutez les consommateurs!

Arrêtez de les consulter et simplement de faire ce que vous avez envie de faire au nom d'un agenda qui est un agenda du big business.

Il a agi aussi en créant aujourd'hui un amendement sur les tribunaux arbitraux avec le groupe PPE, en forçant une partie du groupe social démocrate.

On voit en permanence les investissements américains en Europe et les investissements européens aux États Unis.

Madame la Commissaire, vous ne nous ferez pas prendre des couteaux de boucher pour des couteaux à beurre. Vos réformes ne changent pas un système qui vise à contourner les juridictions nationales. Alors, chers amis sociaux démocrates, ne vous laissez pas imposer une position qui n'est pas la vôtre. Vous vous êtes engagés pendant deux ans contre les tribunaux privés.